Quatrièmement, reste la poursuite des efforts requis pour consolider les quelques acquis et continuer à lutter pour plus de démocratie et davantage de développement. Karzaï, qui veut incarner cette option, se heurte à un obstacle de taille, à savoir sa propre personne. Tant qu'il n'y a pas d'alternative crédible, c'est la seule option qui nous reste.